Lieber Herr Kollege Schulz, ich hoffe, Sie haben zur Kenntnis genommen, dass ich keiner naiven Hoffnung Ausdruck gegeben habe, sondern die Kommission darum gebeten habe, genau darzulegen, wie sie beabsichtigt, diesen Wahlprozess zu begleiten.